Madame la Présidente, nous débattons ce soir de cette question orale parce que la commission des pétitions de ce Parlement a été saisie par plusieurs centaines de citoyens européens qu'on appelle Américains accidentels. Un Américain accidentel, c'est en fait, contrairement à ce que le nom indique, un citoyen européen que les États Unis considèrent comme lié d'une manière ou d'une autre à la nationalité américaine, que ce soit par l'ascendance, par la naissance ou même, dans certains cas, par erreur. Les conséquences sont dramatiques pour ces personnes puisque ce qui leur est demandé, c'est de se mettre en conformité avec la fiscalité américaine en payant cinq années d'arriérés d'impôts aux États Unis.

Pourquoi en sommes nous là? Parce que les États membres, justement, en application de la loi FATCA, ont accepté de signer des accords bilatéraux qui permettent l'application unilatérale et extraterritoriale du droit américain sur le sol européen. Il est plus que temps que l'Union européenne prenne enfin la défense de ses citoyens pour faire cesser ce déni de droit et négocie un accord européen qui soit réciproque et conforme à nos droits fondamentaux et que l'Union européenne s'oppose aussi, enfin, à l'application extraterritoriale du droit américain.